þetta er auðvitað grundvallarmisskilningur sem þingmaðurinn ætti að vita þessir lífeyrissjóðir voru stofnaðir með kjarasamningum fyrst í kringum nítján hundruð sextíu og níu og upp úr því og það gerðist í kjarasamningum það var síðan á árinu nítján hundruð níutíu og fimm sem aðilar vinnumarkaðarins sjálfir gerðu nýjan samning á þessu sviði sem er stofninn í þeim lögum sem sett voru árinu nítján hundruð níutíu og sjö þannig að alþingi hefur og að mörgu leyti góðu heilli ekki haft frumkvæði að því að skipta sér mikið af starfsemi lífeyrissjóðanna það er nauðsynlegt að þetta komi frama og halda því í heiðri hvernig að þessu var staðið í upphafi síðan aðeins þó að ég ætli nú ekki að fara að ræða þingsályktunartillögu sem ekki er á dagskrá en þá er það nú þannig hvað varðaði rannsóknina af því að það er bara tilefni til þess að fara aðeins yfir það það er gerð grein fyrir þessu á blaðsíðu fjórtán og fimmtán í fyrsta bindi af skýrslu úttektarnefndarinnar og þar fer nefndin mjög vandlega yfir það að þeir hafi jú ekki haft sömu heimildir og rannsóknarnefndin engu að síður eins og þeir orða það sjálfir með leyfi forseta aftur á móti voru fyrirsvarsmenn lífeyrissjóðanna samstarfsfúsir og létu þeir umbeðin gögn og skýrslur góðfúslega í té öll gögn því sem rannsóknarnefndin vildi fá fékk hún jafnframt gerir hún grein fyrir því að hún hafi áskilið sér nefndin að ef þarna kæmi eitthvað fram sem varðaði almannahagsmuni mundu þeir þrátt fyrir persónuvernd birta þær upplýsingar allar í sinni skýrslu það var því ágætlega staðið að þessari upplýsingasöfnun allri síðan að lokum aðeins um samtryggingu hagsmunanna það má upplýsa háttvirtan þingmann um það að þeir hagsmunir sem þarna eru á bak við eru hagsmunir launafólks það er atvinnurekendur og verkalýðsfélög taka að sér sameiginlega að gæta hagsmuna félagsmanna jafnvel þó að þeir séu farnir af vinnumarkaði vegna aldurs eða vegna örorku og þeir fá mikið vald gífurlegt vald það er rétt þeir fara með mikið af peningum ég eru betur að því í ræðu minni hér á eftir en ástæðan fyrir því kannski hversu vel fór með lífeyrissjóðina er sú að það vald er ballanserað á